Națiunile Unite au anunțat recent că aceste persoane trebuie protejate la nivel internațional din calea persecuțiilor la care sunt supuse în propria țară și au cerut respectarea drepturilor lor fundamentale. Cu toate acestea, prim ministrul irakian a declarat că dorește închiderea taberei până la sfârșitul acestui an, creând premisele unei situații umanitare extrem de grave. În acest context, numirea unui reprezentant al Uniunii Europene responsabil pentru tabăra Ashraf reprezintă un semnal pozitiv.

De asemenea, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați are datoria de a administra rapid procesul de restabilire a acestor persoane și de a le garanta protecție.